2020. On sait aussi que, dans la négociation, de plus en plus à travers l'inventaire des émissions, à travers le rapport sur les mesures prises, il y a déjà un droit de regard sur les économies émergentes.

Nous vous demandons donc, s'il vous plaît, d'avoir tout d'abord la sagesse de prendre la résolution du Parlement européen comme mandat de négociation. Ce serait ce qu'on peut faire de mieux à la fois pour le climat et pour la sortie de crise en Europe. Je demanderai ensuite au groupe PPE d'avoir l'intelligence et la crédibilité de retirer son amendement disant que les pays émergents doivent faire la même chose, prendre les mêmes engagements que les pays riches.